Eso también podría ser una Buena visita.

Ya que, quizá, estos que han llegado a Lampedusa han venido del interior, de las zonas mineras, donde la corrupción de Ben Alí ha dejado a sus habitantes en la miseria.

Tal vez vea entonces el cambio y el desafío que hoy se vive allí, en Túnez, y podría hacer un seguimiento de la situación y ser su valedora en la Comisión.